i wdrażania transeuropejskich inwestycji energetycznych oraz korzystać z nich na równych zasadach. Jedynie otwarty i przejrzysty proces konsultacji społecznych jest w stanie zminimalizować społeczne i gospodarcze koszty inwestycji. Komisja Rozwoju Regionalnego postrzega inwestycje w transeuropejskie sieci energetyczne za ważną szansę na pogłębienie integracji gospodarczej Unii Europejskiej. Aby jednak cel ten urzeczywistnić, należy umocnić rolę władz lokalnych i regionalnych w planowaniu i realizacji poszczególnych projektów oraz ograniczyć obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorstw i innych podmiotów, które będą je potem wdrażać. Ważne dla nas jest również to, by wszystkie formy unijnej pomocy dla wykonawców projektów były przyznawane w oparciu o spodziewane koszty dla odbiorców energii, aby uniknąć socjalizacji kosztów i komercjalizacji zysków.